No, evo, pa vi, veš kaj, vsaj za vikend se je naredilo. Kaj si že vžgal? torta, skregale sva se. Ja. Ne, da ni bila v redu narejena. denarja ni hotela vzeti. Ni hotela nič vzeti, pol sem ji pa tiščala dvajset evrov, itak jih ni hotela vzeti, te sva pol se izpogajale na deset evrov. Je pa naredila, veš, ful lepo torto, s tistimi, gor je bil Jack Daniels, še neki drug viski pa še neka alkoholna pijača. Jogurtovo pecivo. Zdaj še pa to pazi, samo ne ji smeš povedati. dala mi je torto pa mi nič ni dala v škatlo, v nobeno škatlo, samo tisto jogurtova torta gor na podstavku in je bilo to to, ne. Pa in jaz zdaj gledam tisto torto pa pravim: "Sanja, kako bom jaz zdaj to peljala, ne?" "Ja, tako ko jaz vedno peljem, dala boš si na tla, obrneš predpražnik in normalno pelješ čez, domov, ne." Veš da sem jaz ... Ja. Ja. Ja. Razpadla mi je, ena četrtina mi je bek padla. ... Prisežem, cel avto imam od torte. Počasi, rekla mi je, naj nežno peljem. Pa seveda pa ful ... Glej, ne vem, in jaz sem njej verjela in zaupala, da to nikamor ne bo šlo. Prvi ovinek, Urša, prvi ovinek. Ja, pol pa sem jaz to glej, z metlico popravljala gor, torto stlačila skupaj pa sem šla dol k teti, ko torte tudi peče in mi jo je popravila. In smo tisti del, ko je vstran odpadel, dale vstran, pa mi je s tistimi nekimi trdimi keksi obložila, tako da ni pol se cela razpeljala. Saj ti bom pol pokazala slike, saj je pol načeloma torta še vedno bila, ampak pač en del je je manjkal. Pa nesem tisto torto na mizo pol, ko smo jo Kristjanu dali pa moj tast: "Kva si te pol torte že pojedla?" Ne. Sem rekla: "Pač nesreča se je zgodila, ne." Saj glej, saj ni ona kriva, kriva sem jaz, jaz bi pa tudi morala vedeti, da po vseh teh ovinkih, ki so čez Oplotnico do doma mojega, da to ne bo šlo, ne. Ja. Nič. Saj nisem povedala, pa ji tudi ne bom povedala. Ne. Jaz je ne bom več sprejela brez škatle, veš. Pa če sem torto gor pri oni Mikeki za Filipa, se spomnim sem dala v kuferan pa sem jo celo domov, ni bilo nič narobe. Pa pol sem si že študirala, da bi bilo verjetno boljše, da bi jo bila imela na sedežu, ne. Pa ne vem, glej, če kar naenkrat jo je odpeljalo. Pol pa ni, ko bi ti rekla, da da da sem divjala ali pa bilokaj pa res sem se počasi peljala. In pol je, veš, toti kar prvi ... upošteval me je, ker sva bila dogovorjena, da po pameti, ne. Ja, je bilo kar do devetih, no. Pol smo pa vsi bili tu nekaj, tako da pol že pa nisem več gledala, koliko je, ne. Ja, ja, v redu je, na koncu smo tako ostala midva s Kristjanom pa moj bratranec pa njegova. Veš ka, začeli smo že ful hitro ob štirih, otroci so bili zraven, tako da tudi midva s Kristjanom sva šla, ne vem, ob pol enajstih. Enajstih. Enajstih. Ja. S tem da, ja, ka pol pa še v soboto, pol se še pa v soboto je prišel en sosed mu čestitat, veš, da že je bilo nula tri, drug sosed čestitat pol še ... Pol je bilo pa v soboto še spet jovo na novo, v nedeljo, včeraj, smo bili pa na trgatvi. saj zato so naju pa dali danes tako fejst narazen, da da imava varnostno razdaljo. Ja, kako je pa te to zgledalo? Ja. Pa ste bili dolgo? Čakaj, to ste to ste imeli včeraj, ne? Domači. Pa saj tako, veš, že pri nas na primer, mi smo za cesto doma, na primer tako kot v petek, glej, takoj nas je bilo dvajset in smo tudi že potem, saj jaz, no, sem te pa te pogledala, če je kje kaj sumljivega bilo, ne, kar tako ne smeš. Zdaj pa tako s temi maskami pa z omejitvami, ni da ni, ne. ata je danes dobil datum novi za dohtarja, ko so mu zdaj kaj sem ti razlagala? enajstega januarja ima zdaj datum drugo leto, s tem da ne vem ... Veš kaj, sploh ne vem koliko mu je zdaj to v interesu zaradi tega, ker načeloma ni nič narobe še bilo do zdaj, ne, in je to kao nekaj rutinski poseg, ki ga na prejšnjem pregledu niso mogli narediti. Ne, ker on ker v Rogaški niso ... Glej, kaj se je zdaj v totem enem letu naredilo, ne vem, ne. Pojma nimam. Res ne. Ja. Jaz imam pa v četrtek, zdaj pa te uradno pa me še noben nič ni klical, da bi mi karkoli skenslali, ne. Jaz zdaj bi mi verjetno že povedali, Ja grem v . ja drugače pa danes so imeli eno uro Male sive celice. Ja. Ob štirih. Ne, sva pol rekli ob štirih. Pa da kaj ti, kaj bi ti, veš? Kako sva računali to? Ja. Ja. Zdaj v četrtek, eno ... Jaz sem zdaj zaenkrat napisala tri plus dva. Ne, kombi bo pa tako in tako tak, da bo še bo za mene plac, če bom šla zraven. Kar jaz ne vem, veš, kako to izgleda pa kako je, ne, otroci pa zdaj tako vejo, toti trije zdaj, koliko se bojo učili pa koliko se bojo pripravljali. Ne. Pa itak je to neka splošna razgledanost, ne. Čakaj, saj zdaj ne vem, Marcel, Jaka pa Domen, ne? Ja. Jaka ... Ne vem, kako bojo snemali pol to. Kaj? To sem zjutraj slišala. mene je bolj zaradi teh timskih, nisem vedela če jih naj skenslamo ali naj jih še imamo, ne, ker za tote s posebnimi potrebami. Prejšnji teden je bila normalno v šoli. Ja, ne vem, kdaj je bil pol njen mož na testiranju. Pojma nimam. Doma je v glavnem zdaj naslednjih deset dni, koliko sem razumela. daj nehaj, kako je? Je pa doma? Ne, ne, saj tako vprašanje, če je takrat telefon imela pri sebi, veš. Ja, ali pa ji pol čez kak mesec pošlješ spet kako sliko, ko se ti bo. Ja. Ja. Ja. Nimam pojma. Nimam Ne vem. Pa ka si ti, ja, koliko pa te bo pol to koštalo, ko bo dejansko kaj naredil? Pa kaj rabite statika? Ne, pa če, pa si rekla, da ti bo ata naredil luknjo. veš da, saj noben saj res ne upajo. Ja. Pa če bo potem ... Pa nič ne bo napisal, nič naredil? Ja, saj ti pol verjetno samo bo povedal, kam kje boste luknjo naredili, ali bo pol on še luknjo delal? A še še to ... Poslušaj, pa misliš, da je da da ti lahko reče, da ni možno tega narediti? dobro, veš, to je pa tudi možno. To so zdaj iz Maribora? Mogoče boš pa v Bistrici katerega našla, on ti bo pa on ti bo pa sedemdeset računal, ker je bližje. Ka si nora, ej, saj ne moreš verjeti. Kje si bila pri frizerju? saj zdaj že skozi hodiš k njej? Koliko ti te računa? S šamponom, kakim posebnim? Torej je bilo striženje, barvanje štirideset, petinštirideset? Vsi so se podražili, tako sicer zdaj ne vem, kako bo kaj Aleš, zdaj že je, čakaj kdaj sem bila nazadnje, avgusta? Ej, pa kaj vas je lahko toliko noter? Saj jih ne bi smela. Aleš ne upa, Aleš ima samo enega noter. Ja. Ko si sedela ... Mislim, zdaj pa reči, če ni to neumnost, tisto ko totele maske tule v razredu med poukom pa med uro morajo imeti masko. ja. Ne, saj mi je hecno, ker pol je pa odmor pa si dajo masko dol pa je, kako bo jedel z masko, če imajo malico v razredu? Ne? Sem imela pa z onim, ne vem ka, veš, ker je Jernej z Danoškinega razreda? V glavnem tako je poln sam sebe, sem mu telefon vzela. Ja. Z Danoško smo se zmenile, da ja. Čeprav je pol si premislila pa je rekla, da zakaj sem to naredila, da bi ga bilo treba na realna tla postaviti in in ampak smo ga potem vrnile. Ker ko sem prišla prvo šolsko uro noter, sem že tako ali tako prišla eno minuto ali dve minuti kasneje, ko je zvonilo in so igrice špilali, noben ni bil pripravljen na pouk pa nič. Veš, prej je bilo drugače, ko so zunaj stali pa sem jaz morala počakati, da so si stvari dali na mizo, pa da so se usedli, pozdravili, ne. Zdaj pa tega ni, zdaj je pa v razredu. Pa noben mi ne bo rekel, da ne more v petih ali pa ziher, ma zdaj je bil dolgi odmor, ne, torej petnajstih minutah si stvari pripraviti. Normalno, da si ni mogel, če je igrice špilal petnajst minut. No, in to je bila ena ura, takrat sem opozorila vse po vrsti, pol sem še pa eno uro imela isti razred. Torej ... Pa je bilo spet isto, ampak sem samo njega videla, ne. Drugih nisem videla, ker pol pa je, so še pa vseeno toliko butasti, da se še pa tožijo, ne. Ne? Pa Sanja danes, tudi so se ji stepla spet noter v razredu, v njenem, ja. Dejan pa Gašper. In je potem Dejan klical mamo domov. Da ga je oni narezal pa natepel, mati pa ... Ja. Pol pa mama pa v šolo klicala tajnico pa je pa je ono Marto nadrla. In se je še morala s tem ukvarjati danes, ne. Ne, samo res, so totalno neposlušni, razumeš, veš kolikokrat jim je že bilo povedano, da ko se najejo pa ko je konec odmora, da morajo stvari pospraviti. Prišla sem šesto uro v razred pa so še imeli vse pladnje gor, lončke, oni vrč, ni da ni. Nič pospravljeno. Ja. Je, ja. Samo mene je ful, mene je strah, veš. Veš, česa me je strah? Da če bi slučajno v razredu do česarkoli prišlo, pa da bi prišlo na primer, kar ne vem, da jaz nisem imela maske gor. Ne? Samo veš, kako je to? Jaz imam masko gor, meni se špegli začnejo rositi, to je prva stvar, saj poglej, saj se mi že rosijo. Pa zašvicam pod ne. Ne morem. Ne morem. Ja, saj isto, kaj ti jo imaš, ? Ja, samo ti pa kot učiteljica pa bi morala imeti zdaj od danes naprej. Učitelji, ja, vsi, vseh triad, kolikor jaz vem. Ja. Ja. Tako sem jaz razumela. Tako sem jaz razumela. Ej, pa ka veš, kje dela od Janje mož, katera firma je to, da se je tam okužil? Predvidevam, kje se bo pa drugje. Vprašanje, če pa ti si pa rekla, da niste bili vsi pozitivni. zdaj sem pa rešena. Bom s cigaretami začela v šolo hoditi. Kar pomeni, da si lahko do zime, ko bo ... Kdo? Ja. To so neke mučke, ko jih mi nikoli ne bomo vedeli. Ne vem, vem pa, da vrtec Anice in onega, župnijski vrtec, ker je vem, da so doma otroci. Pa toti Nežice in Blažika ali ... ja. Kaj je toti vrtec? To je en oddelek. V Bistrici. Mogoče je gimnazija. Tako da zdaj. ja, kaj sem hotela povedati? V glavnem s temi maskami nas po mojem, ne vem, zadnjič sem šla pa v Hofer, v Lidl, glej, pa sem tam ene tri ali štiri srečala tudi brez maske, glej. Ja, teži, ker saj nimajo več varnostnika zunaj, varnostnik je bil marca pa aprila tam. Potem pa je bil Lidl, če misliš, da v Hoferju ne gre tako. Se strinjam. Pa s tistimi rutami čez usta dol, ne, tako da, glej. Nimam pojma. Res ne vem kaj. Ne, ful je, glej. Pa če poslušaj ... Kaj sem jaz razlagala, nič jih nisem fehtala glede urnika, nič, ko samo to, da imam računalniško učilnico za turizem pa da bi imeli televizijo popoldne po pouku, da bi lahko imela dve uri skupaj. Nič. Jutri pa imamo slovenščino. Jutri imam pa jaz zjutraj timskega za Timskega za onadva, ampak od Marija mame tako ne bo, sva s Petro dejansko sami, Lili ne bo, tako da tisto se samo, da bo ona notri napisala v program, kdaj sva si ure razdelili, program tako ostane isti, ko je bil lani. od Nejca mama pa pride pol ob osmih. Samo Nejca danes spet ni bilo v šolo, tako da tako ne vem, ka se pa pri njih doma dogaja, tako da ne vem. Če bo tudi prišla, ne. Ker je zdaj ful butasto, ko Janje ni, ne. Ja rekli so, da je najboljše, da se čim prej reši, da ne bo potem panika, ko bo ona prišla nazaj, ne. Za televizijo? Midve sva nekaj predlagali jim. Ja, ampak tisto tako ne morejo imeti. Iz osmega razreda je neka, je bila, ko sva se pol menili, o to bi pa mogoče bilo. Ne vem, saj so si ziher otroci zapomnili. Se strinjam. Da ne bomo pol do decembra delali ene stvari, pol si bomo pa en vikend premislili. Saj vem, da ne. Ja kaj pa izbirni predmeti? točno tako, kot si rekla. Jaz ne, glej, jaz ko sem šla v razred danes, sem rekla: "Glejte, vsi ste verjetno poslušali, vsi veste, kakšna so navodila, zdaj pa boste tudi verjetno sami znali presoditi, kako je, ne." In pol je še pa, veš kaj največji hec? Otrok, ko mi sedi tam v zadnji vrsti pa ima masko gor, pa če še je slučajno bolj tih, jaz ga ne slišim, ka govori. pol pa vedno, daj dol masko, pa povej. In pol, ko vidim usta, pa tudi če ... Ja, ne, točno vem, ka rečejo, ne. Natašin razred so imeli takole, pa malo gor, Sanjin razred so imeli, ne vem, pol gor, oni Lovro tako ali tako pod nobenim pogojem ne bo, ker je ata tako Sanji napisal. Da se ne strinja z uporabo mask pri otrocih in da je to še slabše, ko pa ne vem, v glavnem, da ne bo. Lovro nima maske. Ne. Ne. Ne. Nič. V Danoškinem razredu so pa kar vsi imeli gor maske, no, moram reči. Res. Ja. Saj so. Sem jim dala ocene, veš, potem za Male sive celice. Vsem. Šesti, sedmi pa osmi. Sedmi, osmi etika, onima dvema pa pri zgodovini. Zoja bo pa zdaj spet imela pri zgodovini tako ocen, ker zdaj še bo dobila oceno, ker bo imela govorni nastop o Stalinu. Saj to , glej.